il nous faut prendre des décisions, de bonnes décisions, et ce sans attendre le mois d'octobre. Le plan de sauvegarde a été une première décision, sans doute trop tardive, mais mieux vaut tard que jamais mais il faut maintenant le compléter d'urgence par la création, sur le long terme, d'un vrai Fonds monétaire européen, par la mise en place d'un marché obligataire européen et par la création d'une agence de notation européenne, car comme nous le savons tous, la monnaie unique ne pourra pas fonctionner sans convergence budgétaire, fiscale, économique et politique. Et quand l'Europe ne donne pas le sentiment d'être gouvernée, c'est très simple, elle laisse toute la place aux marchés et aux spéculateurs. Nous parlons beaucoup de gouvernance économique, mais peut être faudrait il nous concentrer sur la question de la gouvernance elle même de l'Union européenne qui nous a manqué ces derniers temps. Nous devons, à mon avis, nous fixer deux objectifs. Oui, bien sûr, il faut réduire l'endettement, mais il faut le faire de façon réaliste et crédible, et il faut en même temps dégager ces marges de manœuvre et opérer les réformes nécessaires pour préparer l'avenir.

C'est pourquoi il est vital de créer des synergies entre les budgets nationaux des États membres j'aurais préféré que la Commission le dise de cette façon là c'est pourquoi il est vital probablement de réformer notre fiscalité, de la mettre davantage au service du développement et de la croissance et de l'harmoniser.